Ich möchte Ihnen, Herr Ratsvorsitzender, ausdrücklich danken für Ihr Statement, das Sie eben hier abgegeben haben. Ich teile es auch voll inhaltlich.

Wir haben uns insoweit nicht durchsetzen können.

Wie ich bereits im letzten Jahr in meinem Bericht zur europäischen technologischen und industriellen Rüstungsbasis darlegte, kommt es darauf an, für gemeinsam beschlossene GSVP Einsätze moderne Fähigkeiten bereitzustellen und auch einzusetzen. Diese Forderung umfasst explizit auch die Drohnentechnologie. In der SEDE Sitzung vom 12.Februar betonte General de Rousiers, der Vorsitzende des EU Militärausschusses, den militärischen Zweck von Drohnen im Allgemeinen. Auch dem möchte ich mich ausdrücklich anschließen. Denn es ist fahrlässig, auf modernes technologisches Gerät zu verzichten, wenn damit die erfolgreiche Auftragserfüllung unserer Soldaten gefährdet wird. Auch bewaffnete Drohnen können im Rahmen des rechtsstaatlichen Einsatzes einen Beitrag zur erfolgreichen Auftragserfüllung unserer Soldaten leisten. Mit Blick auf die EU und die 28 demokratisch und rechtsstaatlich verfassten EU Mitgliedstaaten sehe ich keine Gefahr, dass der illegale Einsatz von bewaffneten Drohnen durch EU Mitgliedstaaten angestrebt wird.

Und in der Tat muss es immer einem Menschen überlassen bleiben und keinem Algorithmus, ob der Rahmen des Völkerrechts eingehalten wird und der legitime Waffeneinsatz gewährleistet ist.